Datorită depunerii de amendamente de către doi dintre colegii noștri ca o paranteză, conținutul acestor amendamente este deja inclus în compromisul aprobat cu Consiliul trebuie să votăm astăzi asupra câtorva articole. Reguli pe care eu le consider incorecte au făcut ca ordinea de vot să includă la unele articole mai întâi textul Comisiei TRAN, și apoi textul de compromis.